Hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav kolegicam, kolegom. Podpiram to dopolnitev Zakona pravilih cestnega prometa. Da omenjena določba četrtega odstavka stoprvega člena tem vozilom daje prednost v prometu. Drugi udeleženci jim odstopijo prednost. Če pa na nujni vožnji pride do prometne nesreče, je voznik s prednostjo odgovoren za prometni prekršek in zraven kaznovan. Zraven denarne kazni se mu lahko izrečejo kazenske točke, v skrajnosti tudi lahko sledi odvzem vozniškega dovoljenja in službe lahko izgubi. Z dopolnitvijo zakona se vpiše, da vozniki s prednostjo ne bi bili kaznovani v primeru kršitve prometnih pravil. Ta izjema bi veljala v vožnjah izvajanja nujnih nalog, s katerimi rešujejo življenje ljudi, reševanje , premoženje, ali če gre za kakšno drugo nujno vožnjo. Dodatno pa morajo biti vpisani tudi uzance in kriteriji, tudi za te voznike. To je, da voznik na nujni vožnji ne sme biti pod vplivom alkohola, psihoaktivnih zdravil, prepovedanih drog. Prav je, da se ljudem, kateri nam in našim najbližjim rešujejo življenja, gasilci naša premoženja, damo dodatne olajšave, medtem ko obavljajo humana in zelo nevarna dela. Ob tem še riskirajo svoja življenja. Bi bilo pa potrebno v nadaljnji obravnavi upoštevati tudi vse pripombe, so bile danes ...